Quando mi citi, Bas, le macchine che raccolgono il cotone, parliamo di 200 macchine che lavorano poche settimane all'anno, lo sappiamo.

Io credo che questa discussione rappresenti davvero il grande sforzo, il grande lavoro che è stato fatto e un esempio di come, mettendo insieme le nostre energie, ascoltandoci e cercando di raggiungere lo scopo comune di migliorare la qualità dell'ambiente, di proteggere la salute dei cittadini, di compiere tutti gli sforzi possibili nel mondo reale, si arriva a un risultato che poi alla fine è il migliore. Dicono che il meglio sia nemico del bene al bene ci siamo arrivati, per il meglio ci attrezziamo alla prossima revisione del regolamento, perché le piccole e medie imprese sicuramente hanno un periodo di transizione più ampio, perché avranno molta meno burocrazia, perché ci sono tantissimi punti positivi, sotto tanti punti di vista e, ribadisco, noi avremo i limiti più rigorosi al mondo, perché anche gli altri due mercati più regolamentati, che sono quello giapponese e quello americano, resteranno indietro rispetto all'Unione europea. Poi abbiamo introdotto anche un nuovo sistema di monitoraggio per valutare le prestazioni dei motori nella vita reale, che colmerà quindi il divario tra le prove del motore in laboratorio e le emissioni nel mondo reale, e abbiamo anche inserito questa è una cosa tecnica, ma tra di noi ci capiamo grazie anche all'accordo interistituzionale Legiferare meglio,